Señor presidente, en este aniversario quiero lanzar una reflexión ningún Estado miembro de la Unión Europea puede negarse a ratificar el Convenio de Estambul, al menos, si cree en los valores que nos unen

Y, desde luego, es hora de plantear que ningún Estado que aspire a integrarse en la Unión pueda hacerlo sin haber firmado previamente este Convenio. La expresión más dramática de la desigualdad es la violencia de género, y el Convenio de Estambul es el primer instrumento internacional efectivo para combatir de manera efectiva las agresiones machistas, que causan al año más víctimas, muertos y heridos que el terrorismo. Si hubiésemos guardado un minuto de silencio en este Pleno por cada víctima de la violencia machista registrada en la última década, tendríamos que haber estado callados cinco días completos, un silencio estruendoso que debería avergonzar a todos los que, a base de mentiras, buscan excusas para no enfrentar el problema de estereotipos y dominación en que se basan las agresiones sexistas.